Jak najbardziej, to znaczy tego typu oczekiwania powinny być rozważone. Jeszcze w większym stopniu powinny być rozważone oczekiwania dotyczące prawdziwej wolności, konkurencyjności i swobody wyborów, więc jak najbardziej tego typu oczekiwania są godne wsparcia. Natomiast ważny jest kierunek strategiczny czy z dobrą wolą wspieramy aspiracje europejskie Mołdawii, czy też nie. Ja opowiadam się za tym pierwszym rozwiązaniem.